Programul Erasmus a reușit ceva greu de calculat în bani a contribuit la formarea, în rândul tinerilor mai ales, a unei identități europene de care avem mare nevoie. Aceasta este, cred eu, menirea programului Erasmus și acesta este secretul succesului său de până acum. Totuși, pentru a continua la același nivel, cred în continuare că programul are nevoie de mai multă finanțare.

Cred, de asemenea, că este nevoie de îmbunătățirea comunicării dintre beneficiari, Comisia Europeană și organismele naționale. Nu în ultimul rând, în era digitală e nevoie de o simplificare, de creșterea accesibilității și de reducerea birocrației. Și nu trebuie să uităm că Erasmus trebuie să devină mai incluziv, trebuie să asigure acces și celor defavorizați și celor care suferă de o dizabilitate și trebuie clar să asigure egalitate între femei și bărbați. Și să nu uităm, insist, insistați și dumneavoastră pentru o triplare, pentru că avem componente noi, ne dorim o triplare a beneficiarilor. Dacă nu avem această triplare, va fi greu să le realizăm, astfel încât, probabil că va trebui să scădem din calitate.